Und so scheint es ja auch offenbar so, dass wir in der Europäischen Union einen Überfluss an Nahrungsmitteln haben, und es gibt ja immer noch genügend zu kaufen. Wenn man die Futtermittelexporte gegenrechnet, haben wir in der Europäischen Union einen Selbstversorgungsgrad von 88 Das heißt, auch wir in der Europäischen Union müssen aufpassen, dass der Selbstversorgungsgrad an landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln gewährleistet ist. Deshalb bin ich der Berichterstatterin, Frau Sârbu sehr dankbar, dass sie dieses Problem wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Auch wir brauchen in der Europäischen Union eine gemeinsame Agrarpolitik, die die Menschen in unserer Union ausreichend mit Lebensmitteln versorgt. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung oder der Auswirkungen des Klimawandels und steigender Energiepreise wird deutlich, dass die Landwirte in Europa dies zukünftig nicht alleine bewältigen können.